Én meg fogom szavazni ezt a jelentést, viszont a kérdésem az lenne, hogy ez a jelentés jelenleg a mosóporok foszfáttartalmának a csökkentéséről szól. Mikor lesz olyan stratégia, ami majd mondjuk a műtrágyákra is ki fog terjedni? Amikor a foszfáttartalmat csökkentjük ott is, hiszen a jelentésben szerepel a műtrágya, de úgy, mint a vizekre nem veszélyes. Namost ez sok esetben egyébként a vízkészletet, a földalatti vízkészleteket történetesen veszélyeztetheti.